Ja, seveda saj na tista tri vprašanja ni bilo ni eksaktnega odgovora. Dejstvo je, da enajsti člen ustave piše: "Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina." In vi ste zdaj govoril o tem vsem drugem, kaj druge države počnejo ne pa na moje vprašanje, zakaj prevoda ni, ne. Vi ste rekel, da ne gre za dokument, ki bi se moral sprejemati v državnem zboru, vendar na drugi strani priznavate, da bodo v tem dokumentu vsaj v nadaljevanju, ko se bojo stvari odvijale v Marakešu z aklamacijo v Združenih narodih z nekim podpisom, pa nastale obveze tudi za to državo, za ta državni zbor, za zakonodajalca. V tem primeru bi bilo smiselno, korektno, da ne rečem kaj drugega, da imamo uradni prevod, ki ga lahko seveda vsi ljudje tudi vidijo, kajti drugače ni neke logike, ker zakaj bi to podpirali z izgovorom, ki smo ga tudi zdaj slišali, da gre za nezavezujoč dokument. In če bi bilo v tam dokumentu vse tako, kot pravite, bi bil verjetno že na voljo javnosti, kajti podpisan je bil spomladi maja meseca in v bistvu ne razumem te taktike vlade, ki z na neki način z zavajanjem oziroma s tem, da ne da dokumenta v slovenščini v javnost, v bistvu sproža tudi dodatne polemike in probleme. Zdaj, če prav razumem se Vlada Republike Slovenije z vsemi zahtevami v tam dokumentu strinja. Rad bi slišal odgovor, kaj bo naredila vlada v nadaljevanju, ko bodo te zaveze decembra v Združenih narodnih sprejete in bo ta pakt postal veljaven in tudi obvezujoč za našo državo. Kako bo vlada v nadaljevanju postopala v tem, primeru? In očitno se vlada z zavezami, da je status ilegalnih migrantov na neki način izenačen z begunci oziroma da se ta meja briše, očitno sprejela in to menimo, da ni dobro. Tako da vseeno še vedno obstaja vprašanje, ki je bilo na začetku postavljeno - zakaj uradnega prevoda ni?